Ik denk dat zij ook heel goed heeft weergegeven hoe groot het probleem is.

Immers, we willen toch voor iedereen gelijke rechten. We willen vrijheid van godsdienst, vrijheid van levensovertuiging, recht op ontwikkeling en we willen geen kasten die alleen maar leiden tot armoede, uitzichtloosheid en andere ellende.

te bestrijden.